Una es la tendencia que empieza a aparecer para regular por zonas materias que son pilares de una política común. Si bien en el caso de las medidas técnicas esta aproximación puede ser, en principio, comprensible, habrá que estar muy atento a que los reglamentos regionales subsiguientes se limiten a aspectos puramente de aplicación y de regulación de detalles técnicos. Y digo esto porque la elaboración de reglamentos marco que contienen unas medidas mínimas seguidos luego por distintas legislaciones por áreas es, junto con un recurso cada vez mayor a la comitología, una de las vías que está dispuesta a agotar la Comisión ante la perspectiva de una codecisión en materia pesquera, como la propia DG MARE confiesa sin ambajes en el Libro verde para la reforma de la Política Pesquera

Y hay que tener en cuenta que no estamos hablando de cualquier política, sino de una política común, lo que exige tener muy claro lo que puede suponer una más o menos disimulada devolución de competencias a los Estados miembros o una territorialización excesiva de lo que deberían ser normas comunes destinadas a no perturbar la competencia y a evitar discriminaciones entre flotas. Por ello, si bien puede ser razonable que las especies muy locales tengan su talla mínima regulada en los reglamentos regionales, esos casos deberían ser los menos y las tallas mínimas en general, como las medidas de las mallas o los criterios con arreglo a los cuales se puede desembarcar y vender, deben ser comunes y aprobados por el Consejo y el Parlamento. También en este sentido van algunas de las principales modificaciones que ha introducido la Comisión de Pesca tratando de reducir la aplicación del procedimiento de comitología a los aspectos más puramente de detalle e insistiendo en que deben quedar en manos del Consejo normas para la fijación de las vedas, las dimensiones de las mallas o las medidas para la eliminación o reducción de los descartes, ya que entendemos que todos los operadores comunitarios deben quedar obligados a unas mínimas reglas de juego iguales para todos. Hay que recordar que lo único verdaderamente comunitarizado de esta política que llamamos común es el acceso a los mercados, mientras que la política de conservación y gestión y no digamos ya la política de control dejan un margen de maniobra que los Estados miembros suelen utilizar sin reparos para beneficiar a sus flotas en detrimento de otras. Acabamos de ver la fuerte apuesta de la Comisión por comunitarizar y homogeneizar el control y no se podría entender cómo, a través del resto de medidas, por el contrario, se disgrega, se fragmenta y se crean normas distintas para el mismo juego según dónde se juegue. Esto pone en riesgo toda la credibilidad de la Política Pesquera Común y su propio futuro como tal, algo que no debería presuponerse antes de la reforma de 2012. Finalmente, en cuanto a la polémica norma de la red única, creo que el Parlamento ha ofrecido a la Comisión un buen planteamiento alternativo indicando en qué casos puede ser inviable y debería, por tanto, ser admisible llevar a bordo más de una red de pesca.